Deklica oziroma ženska ima oranžnorjave lase. Ti so kratki, ki ji segajo do ušes. Ima zelo tanke rjave obrvi in veliko čelo. oči ima bolj priprte skupaj. Ima zelo dolge trepalnice. Te so namazane z maskaro. Je bolj blede narave. Ima malce rdečila na licih. usta ima delno odprta, ker se, smeji. Moški je temne polti. Na glavi ima nekakšno čepico črne barve. Ima očala. Ta so sončna. Ima velik nos. po obrazu ima, je poraščen, ima brado in brke. Ima precej veliko spodnjo ustnico in precej bele zobe. Naslednji moški ima rjave lase, ki segajo bolj k črni že. So precej kratki. Ima črne obrvi. Prav tako, svetle polti. Ima modre oči. Ima brke oziroma poraščeno pač obraz.